Chcem sa zastať aj všetkých kolegov, ktorí sa postavili pri ústnom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu, pretože len hlasovali podľa svojho svedomia. Pán kolega Cashman využil rečnícky čas na to, aby nás zdiskreditoval a blamoval, a ja si myslím, že tento Parlament hovorí veľmi veľa o ľudských právach, a právo na výhradu vo svedomí, na slobodu svedomia, je jedno zo základných ľudských práv.